Franc Rosec, izvolite. Lepa, gospod predsedujoči. V razpravi se javljam kot Mariborčan in kot nekdo, ki izhaja poklicno iz področja energetike, vemo, da je sistem energetike pred številnimi izzivi, prihaja digitalizacija, informatizacija, zavezali smo se, da bomo prišli v brezogljično družbo, vemo pa, da je slovenski energetski miks sestavljen dobro in kvalitetno, trenutno je ga sestavlja trideset procentov približno hidroenergija in drugi ostali manjši deleži obnovljivih virov energije, trideset procentov je približno termoelektrarne in trideset procentov Jedrska elektrarna Krško, pri čemer se pa moramo zavedati, da se bo sedemdeset teh proizvodnih virov do leta dva tisoč petdeset, da se bo sedemdesetim procentom teh proizvodnih virov, iztekla življenjska doba, hkrati se bo pa zaradi, elektrifikacije prometa poraba električne energije povečala in mi bomo morali kot družba najti družbeni konsenz, kako na ekonomsko in okoljsko družbeni sprejemljiv način nadomestiti te vire, zato zato z eno rezervo gledam, zahteve po predčasni ukinitvi Termoelektrarne Šoštanj, saj bi to, v energetskem sistemu pomenilo hude težave, lahko pa bi pomenilo tudi celo unovčitev državnega jamstva in vemo, kaj se zgodi, ko se unovči državno jamstvo, Evropska komisija je pri tem neizprosna, žalosti me, da se, da se delo rudarjev na neki način, bom rekel, gleda z z z viška, kot da bistvu povzročajo škodo in kot da je njihovo delo potrebno, subvencionirati, vedeti moramo, da po drugi strani brezskrbno že več kot sto milijonov evrov letno namenjamo za subvencioniranje fotovoltaike, da se še določeni stroški skrijejo tudi v stroške distribucijskih podjetij, ki morajo za vsak kilovat fotovoltaične elektrarne nameniti štiristo do sedemsto evrov za stabilizacijo, omrežja, to pomeni, da za vsako gospodinjstvo, ki si na streho poslali sončno elektrarno, to pomeni da se stroški v znesku sedem tisoč do sedem tisoč evrov socializirajo med vse državljane in državljanke, tudi tiste najranljivejše upokojence, delavce, samohranilke, Prav tako bi rad poudaril, zakaj statistični prenos potreben, potreben je v primeru, če ne bomo dosegli okoljskih ciljev, če ne bomo mogli zaradi okoljskih omejitev umestiti novih proizvodnih enot v prostor, prav tako pa bi rad poudaril, da sistem fotovoltaike deluje po principu statističnega prenosa, saj v omrežje, daje elektriko takrat, ko jo rabi, tudi viške iz omrežja, torej ponoči pa jemlje energijo, ki jo potrebuje, in takrat je na voljo ponoči samo, jedrska energija in termo energija, torej gre za eno priknjiženje sončne energije v termalno in, jedrsko energijo. In odjemalcem pa je treba tudi pojasniti, na kak način ta fotovoltaični sistem deluje, trenutno je inštaliranih za okrog dvesto šestdeset megavatov moči teh elektrarn, to je približno, kaj se nazivne moči tiče enako, kot Jedrska elektrarna Krško, s tem da Jedrska elektrarna Krško lahko obratuje osem tisoč ur na leto, fotovoltaika pa približno tisoč ur in je nepredvidljiva, saj se dolžina dneva in noči dnevno spreminja, spreminjajo se vremenske razmere in, tudi letni časi, ravno zaradi tega, zaradi teh dne pogodne kombinacije, ki izhaja iz obnovljivih virov, iz, predvsem teh nestanovitnih obnovljivih virov, kot je foto, kot sta fotovoltaika in veter, moramo v Sloveniji viške in manke energije uravnavati, in to pomeni, da to gre za zagotavljanje primarne regulacije sistemske storitve, ki jo danes v Sloveniji edina dva zagotavljata Dravske elektrarne Maribor in Soške elektrarne Nova Gorica, torej morete si predstavljati, vsi si predstavljamo, kaj se to pomeni, da morajo te firme dnevno in hipno ustavljati in zaganjati stroje, to je približno tako, vsi smo bili v avtošoli, ko smo se učili speljevati, in vsi poznamo, kaj se zgodi, ko ko se učenec uči speljevati avto ven, vun bremze, sklopke, nam je vsem poznano, in to nastane škoda, za zamenjavo te škode je potrebno delo in delavci tip, da podjetja v teh okoljih morajo za opravljeno delo in za storitve in za škodo, ki pri tem nastane, dobiti plačilo in to plačilo bo prišlo iz omrežnine, ki jo zdaj dobi plačano, podjetje Eles, tako da ne gre za podražitev elektrike, ampak gre za čiste račune in čisti računi so osnova za dolgo zdravo prijateljstvo, kaj se pa tiče potrdil o izvoru, kot Mariborčan si želim kupovati energijo iz Maribora in iz Dravske verige, v Mariboru imamo tudi termoelektrarno, toplarno, in ja, si tudi želim to elektriko, kupovati, moremo se zavedati, da obnovljive vire, vire energije ni na voljo štiriindvajset ur na dan, sonce ni na voljo štiriindvajset ur na dan, hidroelektrarne tudi ne proizvajajo električne energije štiriindvajset ur na dan, in jaz si ne želim lagati, da bom za statističnim priknjiženjem fotovoltaične energije v v v v v energijo, bil pa, bom rekel, brezogljičen in zadeve so pač potrebne in, mislim, da, da da ne smemo, kaj se energetike tiče, biti, populistični, jaz menim, da je, so rešitve, ki jih je, ministrstvo prikazalo, da so ustrezne, jaz tudi kot ocenjevalec Evropske komisije za te projekte, lahko potrdim, da so take rešitve, trajnostne, da se odvijajo v najbolj razvitih, državah Evropske unije in bom zato predloge vlade podprl. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec.